Ja, minister, sicer hvala za ta pojasnila. Diskutabilno, ne, mehki prehodi ali pa malo bolj, radikalni prehodi. Glejte, časopis, častnik Bild razkriva, ne, pred kratkim smo brali, da Nemčija namerava prihodnje leto zelo radikalno ukrepati na tem področju, in sicer prepovedati celo tiste, plastične vrečke, ki so za enkratno uporabo, ki so razgradljive, ki so torej narejene iz, obnovljivih virov, ne. In kršitev prepovedi bo tiste, ki bodo prepoved kršili, stala kar do sto tisoč evrov, ne, tako da, to so pač nekaj zelo odločni ukrepi na pri nekih politikah zato, da neko stvar enostavno izkoreniniš. Namreč, naj vam povem podatek, kako uspešna je pa Nemčija pri tem. Povprečen Nemec je leta dva tisoč šestnajst porabil štiriinšestdeset plastičnih vrečk na leto, to, kar je bo naša realizacija morda zdajle za tem mehkim prehodom. Zdaj jih uporabi le še štiriindvajset in Nemčija prednjači, ne, je prva v Evropi glede tega, celo ... Mislim, res je uspešna tem področju in tudi tam so pritiski trgovinske zbornice HD, podobno kot pri nas Trgovinske zbornice Slovenije, brez skrbi, ampak nemška vlada je trdna, odločena, ne igra ne gre v mehke prehode, ampak odločno gre v neke politike in dosega zelo zelo odlične rezultate pravzaprav, ne. Ker kdaj bomo mi prišli do štiriindvajset vrečk na leto, če bomo tako mehko pristopali? Zato me zanima vaš komentar poteze Nemčije? Ali bomo sledili temu dobremu izgledu? in kdaj kdaj bomo torej zares prepovedali, no, plastične vrečke, da ne bomo samo mehko prehajali, ampak zares konkretno prepovedali. Hvala lepa.